frú forseti hér mæli ég fyrir þingsályktunartillögu sem er eitt af þremur forgangsmálum okkar í hreyfingunni þetta lýtur að leiðréttingu á höfuðstól íbúðalána og minna vægi verðtryggingar nú síðustu daga hafa sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur verið að kynna sínar efnahagstillögur framsóknarflokkurinn undir nafninu plan b og þá hafa margir sagt að plan d sé frá sjálfstæðisflokknum það mætti kannski kalla þetta plan r þar sem r stendur fyrir réttlæti flutningsmenn tillögunnar eru auk mín þór saari og birgitta jónsdóttir tillagan hljóðar svo alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að sjá til þess að höfuðstóll íbúðalána heimilanna verði leiðréttur tafarlaust með því að færa vísitölu verðtryggingar til þess sem hún var fyrir hrun hagkerfisins og stöðu höfuðstóls miðað verði við að raunvextir á verðtryggðum lánum verði að hámarki tvö til þrjú prósent lög númer hundrað fimmtíu og eitt tvö þúsund og tíu svokölluð gengislánalög um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu lögum um aðgerðir í þágu einstaklinga heimila og fyrirtækja vegna banka og gjaldeyrishrunsins og lögum um umboðsmann skuldara verði numin úr gildi og skuldabyrði heimila vegna áður gengistryggðra íbúðalána verði lagfærð í samræmi við framangreinda leiðréttingu verðtryggðra íbúðalána náð verði samkomulagi við eigendur verðtryggðra húsnæðislána um að þeim verði breytt í skuldabréf með föstum vöxtum og dregið úr vægi verðtryggingar náist ekki samningar við fjármálafyrirtækin um leiðréttingar lána verði lagður níutíu og fimm prósenta skattur á þá afslætti á lánasöfnum heimilanna sem fjármálafyrirtækin fengu og hafa ekki gengið til heimilanna og fjármunirnir notaðir til leiðréttingar með öðrum hætti í aðdraganda og kjölfar bankahrunsins breyttust aðstæður íslenskra heimila mjög til hins verra mestum vanda hafa stökkbreytt lán vegna húsnæðiskaupa valdið en bæði verðtryggð og gengistryggð lán hækkuðu gífurlega frá því í janúar tvö þúsund og átta síðan þá hafa ýmis úrræði verið kynnt til sögunnar en engin þeirra taka heildstætt á vandanum og sum mundi ég segja reyndar gera vandann jafnvel enn verri þá komu til endurútreikningar á gengistryggðum lánum í kjölfar dóma hæstaréttar númer níutíu og tvö tvö þúsund og tíu og númer hundrað fimmtíu og þrjú tvö þúsund og tíu sem kváðu upp úr með ólögmæti gengistryggðra lána vextir seðlabanka íslands voru reiknaðir í stað fyrri vaxta og gengistryggingar og hafa þeir útreikningar í mörgum tilfellum verið mjög óhagstæðir fyrir skuldsett heimili einkum ef lánin voru tekin á árunum tvö þúsund og fjögur til tvö þúsund og sex en vextir seðlabanka voru þá mjög háir orsök vandans er að finna í hruni á gengi krónunnar verðbólgu og háum vöxtum en auk þess glíma mörg heimili við atvinnuleysi og tekjuskerðingu samkvæmt skýrslum alþjóðagjaldeyrissjóðsins er eiginfjárstaða stórs hluta íslenskra heimila neikvæð en ætla má að þær tölur séu vanáætlaðar þar sem enn er frost á fasteignamarkaði og eignaverði haldið háu með því að halda fasteignum markvisst frá markaði þeir sem eru í mestum vanda er fólk sem keypt hefur þak yfir höfuðið á síðustu tíu árum ýmist fyrstu íbúð eða verið að stækka við sig ljóst er að fjölmörg heimili munu ekki geta staðið undir þeim byrðum sem á þau hafa verið lagðar og ljóst að til almennra aðgerða verður að grípa hér er lagt til að lög númer hundrað fimmtíu og eitt tvö þúsund og tíu falli brott umrædd breytingalög voru samþykkt í kjölfar dóma hæstaréttar frá sextánda júní og sextánda september tvö þúsund og tíu sem lýstu gengistryggingarákvæði í tilgreindum bílalánasamningum ógild eftir seinni dóminn þar sem tekið var á því álitaefni hvernig haga ætti uppgjöri milli aðila að slíkum lánssamningi taldi stjórnarmeirihlutinn hér á alþingi að tilefni væri til að samþykkja lög sem kváðu á um að endurútreikningi bílalána og fasteignalána einstaklinga yrði hraðað til samræmis við niðurstöðu hæstaréttar hvort efni breytingalaganna samræmdist umræddum dómsniðurstöðum hvað varðar þær lánategundir sem þeim var ætlað að taka til og þeirra aðferða við endurútreikning sem lagðar eru til grundvallar auk þess töldu margir þörf á að fá úr því skorið fyrir þar til bærum dómstóli hvort niðurstöður hæstaréttar samræmdust neytendalöggjöfinni og almennum skuldbindingum sem leiða mætti af evrópskum réttaróvissu þá hefur hæstiréttur ekki skorið úr um hvort hægt sé að krefjast viðbótargreiðslna aftur í tímann á grundvelli endurútreiknings eða hvort heimilt sé að bæta endurútreiknuðum viðbótarvöxtum samanber fjórðu grein laga númer þrjátíu og átta tvö þúsund og eitt við höfuðstól lánanna en hvort tveggja er stundað af fjármálafyrirtækjunum það er skemmst frá því að segja að þessi lög hafa ekki reynst vel í reynd þótt einhverjir skuldarar hafi fengið leiðréttingu og séu sáttir við sitt hafa þessi lög og endurútreikningurinn komið gífurlega illa út fyrir fjölmarga og þó einkum þá sem eru með hærri lán en eina milljón og sem tóku þau nema á ferlinu til dæmis tvö þúsund og fjögur og tvö þúsund og sex ég er með í greinargerðinni nokkur dæmi sem ég ætla nú ekki að hlaupa eftir endurútreikninginn en bara eins og lánið var stökkbreytt þannig að lögin eru augljóslega ekki að þjóna tilgangi sínum með hliðsjón af þessum dæmum held ég að sé alveg ljóst að markmiðunum með setningu laganna verði ekki náð enda liggur fyrir að sambærileg mál fá hvorki sambærilega niðurstöðu né að það sé tekið á þeim með samræmmdum hætti en það var alla vega yfirlýstur vilji löggjafans eins og fram kemur í athugasemdum frumvarpsins sem varð að lögum númer hundrað fimmtíu og eitt tvö þúsund og tíu ég vil vekja athygli á því að það hefur verið lögð fram kvörtun til esa vegna þessarar lagasetningar og nefnd innan evrópuþingsins committee of petitions heitir hún hún hefur falið framkvæmdastjórn e s b að rannsaka málið og hvort það feli í sér brot á evrópskum neytendarétti næsta hér eru almennar aðgerðir það hefur dregist allt of lengi og ég held að flestir geti tekið undir það að bregðast við þeim algjöra forsendubresti sem varð við hrunið aðgerðir stjórnvalda og fjármálafyrirtækja hafa verið sértækar og miðast einkum við að minnka það högg sem felst í gjaldþroti einstaklinga eða að afskrifa kröfur umfram veð með hinni svokölluðu hundrað og tíu prósenta leið til þess að skilja hugtakið hundrað og tíu prósenta leið þarf maður fyrst að skilja hundrað prósent leiðina og hún heitir nú bara gjaldþrot á íslensku þessar leiðir taka ekki á þeim almenna vanda sem heimilin standa frammi fyrir að neinu gagni þótt þær geti ef til vill gert fleirum kleift að standa í skilum við hver mánaðamót eftir sem áður er allt hagkerfið hérna í frosti fólk fer ekki í viðhald og það getur ekki leigt sér og það verður ekki sú neysluaukning sem kannski hagkerfið þarf á að halda núna ég er líka með í greinargerðinni ótal dæmi um það hvernig hundrað og tíu prósenta leiðin kemur á ósanngjarnan hátt út til dæmis ef fólk hafi

eftir fjármálafyrirtækjum hvar lánþeginn var með sínar skuldir hvernig þetta kemur út það hefur ýmislegt verið talað um svigrúm til leiðréttinga og ég geri hérna grein fyrir ýmsum upplýsingum sem hafa legið hér og þar í greinargerð á síðustu dögum hafa komið fram enn aðrar tölur og fjármálafyrirtækin hafa haldið því fram að svigrúmið sé bara allt uppurið en á sama tíma og ég vil benda á það hafa fjármálafyrirtækin frá því að þau voru stofnuð og endurreist í október tvö þúsund og átta hefur sameiginlegur hagnaður þeirra verið um hundrað sextíu og þrír milljarðar króna

fjármálafyrirtækin hagnast um þessar gífurlegu upphæðir það bara gengur ekki upp fjármálafyrirtækin hafa verið afar treg við að láta þetta svigrúm sem ég er sannfærð um að sé

við flutningsmenn leggjum til að náist ekki samkomulag við bankana um að þeir leiðrétti sjálfir skuldirnar verði lagður á sérstakur skattur sem mundi skila níutíu og fimm prósent af þeim afslætti sem ekki hefur verið nýttur til leiðréttinga á skuldum heimilanna til ríkisins sem mundi þá koma

leggjum hérna einnig til í þegar þingsályktunartillögu að verðtrygging verði afnumin í núverandi kerfi verðtryggingar vantar allan hvata fyrir fjármálastofnanir að halda verðbólgunni lágri nauðsynlegt er að afnema verðtrygginguna með öllu nema á sérstökum ríkisskuldabréfum til langs tíma ef til vill hentar þó best að afnema hana í þrepum æskilegt væri að til að byrja með yrði sett þak á verðtrygginguna sem mundi miðast við fjögur prósent verðbótaþátt að hámarki árlega mig langar aðeins að fjalla hérna í lokin um ábyrgð lánastofnana og ríkisvaldsins því að það er ljóst er að ríkisvaldið og lánastofnanir

auk þess má ætla að hrunið sé beinlínis tilkomið vegna breytni eða skorts á aðgerðum stjórnmálamanna og fjármálafyrirtækja það er því með öllu ólíðandi að heimili og fjölskyldur landsins verði að bera byrðar hrunsins að mestu leyti og taka á sig tekjuskerðingu og skattahækkanir með setningu neyðarlaganna laga um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði og fleiri þetta eru lög númer hundrað tuttugu og fimm sjöunda október tvö þúsund og átta tók ríkisvaldið að sér að tryggja allar innstæður á reikningum á íslandi þótt einungis væri gert ráð fyrir því að tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta tryggði innstæður upp að tuttugu þúsund átta hundruð sjötíu og sjö evrum með því tók ríkissjóður á sig tap vegna bankahrunsins stjórnvöld hafa því með lagasetningu bætt þeim sem áttu fé á reikningum í bönkunum innstæður sínar að fullu en þeim sem skulduðu bönkunum er hins vegar gert að greiða lán sín til baka með öllum þeim kostnaði sem á þau er fallinn þegar ljóst er að bankarnir hafa verulegt svigrúm til leiðréttingar lána og að jafnvel hafi verið gert ráð fyrir leiðréttingu við yfirfærslu skuldanna er óskiljanlegt að heimilin í landinu fái ekki að njóta réttlætis og mér finnst þetta hreinlega vera rof á samfélagssáttmálanum og ég efast um að við getum byggt hérna upp heilbrigt þjóðfélag aftur án þess að